Spoštovana predsedujoča, kolegice poslanke in poslanci. Tako kot prejšnji, na prejšnji redni seji se tudi tokrat ukvarjamo s predlogom zakona, ki želi poseči v gradbeni zakon. Tako kot takrat moram tudi danes poudariti, da v Stranki Alenke Bratušek ne podpiramo parcialnih rešitev in da se je treba zakonov, ki kličejo po prenovi iz več vidikov, lotiti celovito. In glede na dogajanje v zvezi s tem zakonom si pač moramo priznati, da je to eden takih. Prejšnjikrat smo tako obravnavali predlog zakona, ki je skušal odpraviti problematičnost nekaterih določb, na katero so opozorili notarji. Tudi strokovno, strokovna javnost je tista, ki zakonodajalcu očita, da zakonodajo iz področja graditve prevečkrat spreminja, tako namesto večje preglednosti, vnaša zmedo. Težko torej spregledamo, da je kritikov veliko, toda tak način spreminjanja košček ali člen naenkrat nima smisla. Počakati bo treba evalvacijo gradbene zakonodaje, ki jo ministrstvo že pripravlja in v okviru katere bo dopolnilo in spremenilo zakon. Vsi vemo, da je v novembru prav na to temo opravilo spletno anketo. Upamo tudi, da bo ta anketa podala jasne odgovore na to, kje uporabnike zakona v praksi čevelj najbolj žuli, in tako ponudila dobre iztočnice za prenovo zakona. Naj pa se dotaknem še samega predloga zakona, o katerem tokrat razpravljamo. Predlagatelj podaja oceno stanja na podlagi poročila Svetovne banke. Pri tem zavaja pri navajanju podatkov, saj premirja dolžino trajanja pridobivanja gradbenega dovoljenja za dva popolnoma neprimerljiva objekta. Poročilo navaja podatek - dolžino trajanja postopka dvesto sedeminštirideset dni za gradnjo warehouse, torej skladišča Knik. Po mojih podatkih celo dvonadstropnega objekta površine tisoč tristo kvadratnih metrov. Objekt je tako požarno ogrožen. Tako skladišče v predlogu predlagatelja po nobenem kriteriju ni enostavni objekt in v nobenem pogledu ni primerljiv enodružinski hiši. Določba, o kateri pa teče beseda, je določene mere na prvi pogled morda res neživljenjska in verjetno lahko vsi sočustvujemo s tistimi, ki jim finančno stanje resnično ne omogoča dokončanje hiše, bi se pa vanjo sicer lahko vselili. Neživljenjskosti sistema, torej določbe deloma pritrjuje tudi dejstvo, da je minister inšpekcijskim službam naročil, naj za enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajo zgolj opozorila, ne pa odločb o izvršbah, torej odločbe o prenehanju uporabe. S slednjim se popolnoma strinjam. Sprašujem pa se hkrati, le kako bi reagirala javnost in mediji, če bi lokalne skupnosti po tekočem traku gradile nedokončane stanovanjske objekte, na primer brez izolacije, in v njih vselile družine. Kdo bi odgovarjal v primeru požara, vlage, pljučnih bolezni? Ali je pošteno, da je lahko tak objekt v prometu na enak način kot vsak drugi, ki ima vse, ki ima izpeljane vse postopke skladno z dognanji stroke, ne da bi kupec za to vedel. Predlog SDS odpravlja zadnji dokument gradnje, ki vsakokratnemu lastniku zagotavlja prav to, dokazilo, da je objekt zgrajen skladno s predpisi. Prav tako je zavajajoč prikaz ureditev v drugih pravnih sistemih, na primer v Avstriji in Nemčiji, ter sklicevanje na delovanje inšpekcijskih služb. V teh državah črnograditeljstva, neskladne gradnje praktično ni ravno zaradi delovanja inšpekcijskih služb. Zaradi vsega naštetega bi se morebitnega spreminjanja ureditve bilo potrebno lotiti zelo previdno. Gradbeni zakon konec koncev ni sam sebi namen, temveč ščiti javni interes in v skladu s tem zagotavlja varnost in zanesljivost objektov, ki morajo biti skladni s pravili stroke. In tudi ta ne obstaja le zato, da bi imeli samo še en dodatni snop pravil več. Že dejstvo, da nedokončane stavbe kazijo krajino, motijo sosede, je težko spregledati. Toliko bolj nemogoče pa je prezreti dejstvo, da ogrožajo varnost, zdravja, življenje ljudi in so energetsko neučinkovite. Kot rečeno, predloga zakona v poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek ne bomo podprli, smo pa prepričani, da si bo pristojno ministrstvo današnjo razpravo vzelo na znanje in konstruktivne predloge upoštevalo pri spremembah novega zakona. Hvala lepa.